son muchísimos, y cada asesinato es un crimen horrendo.

Lo ideal sería llegar a un momento en el que no hubiera ningún asesinato, y si lo hay, que sea castigado y no quede impune.